Es que, en realidad, en el Tratado de Paz firmado en el año 1994 entre Israel y el Reino de Jordania se acordó cooperar a lo largo de las fronteras compartidas para recuperar ecológicamente el río Jordán y para la protección ecológica de los recursos hídricos. Este fue un acuerdo, un acuerdo más que firmó el Estado de Israel en 1994, que no se cumple. Este es el problema que tenemos con Israel que no cumple lo que firma. Por eso es muy importante que la iniciativa que se emprendió en 2008, por parte del Presidente Chirac que hizo un llamamiento a una iniciativa por la cuenca del río Jordán cobre cuerpo y que la Unión Europea la apoye. Nosotros creemos que sería muy importante crear una comisión de la cuenca del río Jordán como un gran foro trilateral de la cooperación para la recuperación de este río, elaborando y aplicando políticas de recuperación y conservación del agua, y es verdad que, como se incumple el Tratado de Paz de 1994, los palestinos han sido excluidos de la zona de seguridad israelí establecida en Cisjordania a lo largo de todo lo que es el bajo Jordán y que los colonos están ocupando ilegalmente una propiedad que no es suya. Como la ocupación viene acompañada por un uso irregular e ilegal del agua, se añade un problema más, aparte del problema político, como es el problema de sostenibilidad ecológica.